herra forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti allsherjarnefndar um frumvarp til laga um breytingu á norðurlandasamningi um alþjóðleg einkamálaréttarleg ákvæði um hjúskap

einkamálaréttarákvæði um hjúskap ættleiðingu og lögráð er undirritaður var í stokkhólmi sjötta febrúar nítján hundruð þrjátíu og eitt

schram og ólöf nordal voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir nefndarálitið rita auk mín ágúst ólafur ágústsson atli gíslason sigurður kári kristjánsson siv friðleifsdóttir karl fimmti matthíasson og jón magnússon